númer nítján tólfta febrúar nítján hundruð fjörutíu með síðari breytingum frumvarpið er samið að tilhlutan minni með góðri ráðgjöf frá róbert r spanó og dósent við lagadeild háskóla íslands og

hvatinn að því að þetta frumvarp er flutt er ekki síst sá að það hafa komið fram margar ábendingar sérstaklega frá lögreglumönnum um það að ofbeldi gagnvart þeim og öðrum sem fara með opinbert vald sé vaxandi og það sé nauðsynlegt að lagaákvæði þeim til varnar taki mið af þessum breytingum og það eigi að bæta starfsumhverfi þessara embættismanna og opinberra starfsmanna með því að lögin endurspegli þessar breytingar á þessu umhverfi í núgildandi lögum er ekki gerður greinarmunur á eðli þeirra starfa sem opinberir starfsmenn hafa með höndum hvort sem brot beinist gegn lögreglumanni tollverði eða starfsemi ráðuneytis refsimörk eða refsitegundir hundrað og sjöttu grein hegningarlaga eru því þær sömu hvort sem hinn opinberi starfsmaður hefur heimild til valdbeitingar eða ekki haldbær rök þykja standa til þess að gera greinarmun á þessu það er gera greinarmun á eðli þeirra starfa sem starfsmenn hins opinbera hafa með höndum lagt er til að sú refsivernd sem lögreglumenn njóti svo og aðrir opinberir starfsmenn sem hafa heimild til valdbeitingar séu í réttu hlutfalli við þá hættu á líkams og heilsutjóni sem leiðir af eðli starfans þannig verður unnt að beita fangelsi allt að átta árum ef brot beinist að opinberum starfsmanni sem hefur lögum samkvæmt heimild til líkamlegrar valdbeitingar í stað sex ára fangelsis eins og nú er samkvæmt lögum eru þetta skýr skilaboð til dómstóla um að dæma þyngri refsingar við slíkum brotum en þegar litið er til þeirra dómareifana sem fylgja frumvarpinu verður að segjast að mikið skortir á að þessi brot séu litin alvarlegum augum virðulegi forseti það er von mín að hækkun á refsihámarki hundrað og sjöttu grein almennra hegningarlaga hafi í för með sér að harðar verði tekið á þessum brotum að það hafi aukin varnaðaráhrif í för með sér og greiðir þannig fyrir störfum lögreglumanna og annarra opinberra starfsmanna sem heimild hafa til valdbeitingar ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu